Ich glaube ja.

Energiewirtschaft ist Gott sei Dank nicht mehr eine rein nationale oder regionale Angelegenheit, sondern ein europäischer Verbund, und daher brauchen wir auch eine europäische Regelung.

Es ist ganz wichtig, dass hier auch der europäische Überblick gewahrt wird und gerade diese Querverbindungen und die Netzverbindungen entsprechend betrachtet werden.

Viele von uns wollten mehr haben als nur ein Register mit Genehmigungsverfahren etc. Vielleicht hätte es zu viel Bürokratie gebracht.

Wir arbeiten jetzt einmal mit einem Register, das die entsprechenden Informationen hat und bekommt, damit auch die Regulierungsbehörden entsprechend agieren können.

Es hat keinen Sinn, gegen Marktmächte und missbrauch vorzugehen, wenn man nicht auch gleichzeitig die Möglichkeit hat, Strafen zu verhängen.